herra forseti ég vil í upphafi máls míns þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir þá aðferð sem hann hér notar til að ræða þetta mál því það er orð að sönnu að hér er ekki einfalt verkefni á ferðinni og álitamálin alveg gríðarlega mörg og umræðan engan veginn flókin alveg sama hvaða skoðun menn kunna að hafa á efninu það er alveg á hreinu það er mjög mikilvægt í þessu máli að við berum öll virðingu fyrir skoðunum hvers og eins í þessu og að við reynum eftir fremsta megni að hlusta af athygli á þær röksemdir sem koma fram

ég fyrir mitt leyti hef ekki myndað mér neina endanlega skoðun á því hvernig ég lít á þessi mál en er engu að síður mjög hugsi yfir því hvort þetta sé hreinlega tímabært hvort svo sem á einhverjum tímapunkti við komumst að þeirri niðurstöðu jú við eigum að fara á stað og semja lög

þegar og ef við göngum þessa leið þá má alls ekki ganga á rétt staðgöngumóðurinnar til umráða yfir eigin líkama það er mikilvægt að hafa það í huga að á meðgöngunni eins og á öðrum tímum þá hefur hún allar rétt á sínum líkama það verður lána að muna það að í því sambandi er kannski erfitt í rauninni að gera einhvers konar samkomulag um einhverja tiltekna aðferð sem staðgöngumóðirin notar til að haga sínu lífi meðan á meðgöngunni stendur vegna þess að það sé í þágu foreldra verðandi barns þetta er ekki mjög einfalt það er líka hægt hinni áttinni vegna þess að réttarstaða beggja aðilanna sem koma að þessu getur verið býsna flókin við þurfum að treysta okkur til að svara þessum spurningum áður en við göngum þennan veg við verðum í allri lagasetningu að tryggja það eða reyna alla vega að tryggja það að félagslegur þrýstingur geti ekki orðið til þess að einhver kona ákveði að ganga með barn annarra aðila og við verðum að hafa í huga að það er kannski ekki mjög auðvelt einu sinni að setja það í lög hvernig við getum hindrað hvað má segja hugtak eins og félagslegan þrýsting það er ekkert einfalt mál við verðum líka að hugleiða með hvaða hætti við getum tryggt að um velgjörð sé að ræða það má kannski segja að ef við getum ekki með nokkru móti tryggt það erum við þá tilbúin til að stíga skrefið eða finnst okkur kannski á hinn bóginn að málefnið sé svo mikilvægt að við verðum að reyna það getur líka verið við skulum hafa það í huga að jafnvel þar sem staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni hefur verið leyfð þá hefur því miður alla vega í sumum tilfellum orðið til einhvers konar verð og hvaða afstöðu tökum við til þess og hvernig ætlum við að taka afstöðu til þess hvernig getum við gert það menn hafa velt fyrir sér mikið að undanförnu og eru raunar farnar að birtast um það allnokkrar fræðigreinar það er um tengsl heilsu barns og bæði hegðunar líðanar og lifnaðarhátta móður á meðgöngunni hvernig vitum við til að mynda eitthvað um það hvernig líðan staðgöngumóður vitandi það að hún muni ekki eignast barnið sem hún fæðir heldur einhverjir aðrir vitum við eitthvað um það hvernig sú líðan og sú hugsun mun mögulega hafa áhrif á ófædda barnið hér er ég ekki að tala einhverja bábilju heldur eru menn þegar farnir að birta um þetta og það er mikilvægt að menn hafi þetta í huga ég vil að lokum hvetja ráðherra eindregið til að halda áfram að vinna með þetta mál en hvetja hæstvirtan ráðherra jafnframt til að gefa sér ekkert fyrir fram í þessum efnum og reyna með öllum tiltækumráðum að dýpka umræðuna eins og hægt er